Señor Presidente, esta obsesión por fijarse solo en cuánto recortar y, en cambio, no en el cómo y en el qué, y aún menos en el cómo ingresar, es ya preocupante. En primer lugar, más Europa significa mejor Europa en tanto en cuanto significa menos poder económico para los Estados. En segundo lugar, hay que revisar también el gasto, evidentemente.

Me ha preocupado, y le pregunto cómo es posible que sea tan malo, tan perjudicial, pedir que no paguen la crisis quienes menos culpa tienen, sino que lo hagan quienes se han enriquecido especulando, y no como ustedes hicieron ayer, pidiendo a España que reduzca el gasto social a través de la reducción del gasto de